Monsieur le Président, le rapport des Nations unies, publié le 11 avril dernier, met en lumière les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis au Sri Lanka dans le cadre du conflit qui oppose les forces gouvernementales de M.

Les affrontements de mai et juin 2009 ont donné lieu à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et des milliers de civils ont trouvé la mort. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'impunité des acteurs et des auteurs de ces crimes.

Le principal site Internet d'information d'opposition a vu son accès bloqué par les autorités judiciaires, l'accès aux camps de réfugiés est encore aujourd'hui fortement restreint, y compris pour les Nations unies. La minorité tamoule est victime d'un génocide qui ne dit pas son nom. Nous devons envoyer d'urgence une mission d'observation du Parlement européen au nord du Sri Lanka pour voir ce qui s'y passe réellement et rappeler le principe fondamental du droit à l'autodétermination des peuples.